Füle biztos úr! Örülök annak, hogy a magyar elnökség egyik kiemelt feladatának tekinti a nyugat balkáni bővítést, és bízom benne, hogy érdemileg elősegíti, hogy ne csak tagjelölt legyen Montenegró, hanem végre elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások. Kollégáim már szóltak arról, hogy egy nyugat balkáni ország csatlakozásakor mennyire fontos a korrupció elleni fellépés, de van még két másik kulcskérdés. Egyik, hogy milyen a szomszédsági viszony. E téren nagyon jó Montenegró teljesítménye, hiszen Horvátországgal, Szerbiával megállapodásokat írt alá. A kisebbségi kérdésben pedig van egy példamutató kisebbségi törvényük, amely sok tekintetben fölhasználta országom, a magyarországi kisebbségi önkormányzati modell tapasztalatait is, de sajnálom, hogy jelen pillanatban, éppen a választási törvény a kisebbségi képviselet megoldatlansága miatt megfeneklett.